Señora Presidenta, el pasado 29 de junio, un grupo de terroristas talibanes asesinó en Kabul a mi compatriota español don Antonio Planas, de 49 años, casado y padre de una niña. Hasta hace pocos días, ciertos españoles que eran víctimas de ataques terroristas fuera del territorio de la Unión no podían acceder a las medidas de protección y reparación, pero, el pasado 23, la legislación fue modificada en favor de las víctimas del terrorismo y sus familiares, con independencia del país donde se hubiera producido el ataque. La amenaza no es territorial y debe ser prevenida en los ámbitos nacional, comunitario e internacional, reforzando la cooperación con los países terceros. La defensa de las víctimas del terrorismo y de sus derechos debe ser una política prioritaria de la Unión, y es necesario que las instituciones impulsen su reconocimiento público. En este sentido, acogemos con satisfacción las medidas propuestas por la Comisión, aunque faltan instrumentos más concretos en favor de las víctimas del terror.